Señora Presidenta, me sumo al reconocimiento al trabajo de nuestro ponente por el Parlamento Europeo, Simon Busuttil, y a la iniciativa de modificación del Reglamento Frontex, avalada por el trabajo de la Comisión y de la Presidencia polaca en un momento en el que estamos hablando de una agencia que tiene su sede, precisamente, en Varsovia, y que es crucial para comprender la importancia que tiene el espacio de libertad, justicia y seguridad para una Europa globalmente relevante en un momento en el que están teniendo lugar tantos acontecimientos especialmente en el Mediterráneo que ponen en valor la importancia, no de restablecer las fronteras interiores, pero sí de defender y gestionar en común la frontera exterior. Y lo hacemos reforzando la dimensión operativa de Frontex, sus medios materiales, sus medios humanos y el mandato de que los Estados contribuyan, en una implementación de la cláusula de solidaridad pero, sobre todo, reforzando su dimensión humanitaria, para saber quién es responsable de las operaciones en alta mar, subrayar la importancia del salvamento de las vidas y de las responsabilidades en el desembarco y en la atención primaria a las personas rescatadas. Por tanto, es un mensaje positivo de compromiso con la dimensión humanitaria de Frontex, la protección de las personas vulnerables y de los menores no acompañados y el respeto a las reglas del Derecho internacional humanitario, especialmente a la Convención de Ginebra y al principio de no devolución. De manera que estamos ante una oportunidad de subrayar la dimensión exterior de la Unión Europea, su carácter humanitario, pero también la dimensión interior de la Unión Europea, el mandato de solidaridad que es derecho positivo y vinculante para todos los Estados miembros desde el artículo 70 del Tratado de Lisboa.